Das Signal ist eindeutig Die EU lässt die Menschen nicht allein, wenn sie durch wirtschaftliche Schieflagen ihren Arbeitsplatz verloren haben. Der EGF ist ein Anreiz zur Integration in die Arbeitsmärkte. Er kann die sozialpolitischen Verpflichtungen der EU Mitgliedstaaten zwar nicht ersetzen, aber wirksam ergänzen. Das muss Hand in Hand gehen mit nationalen Bildungsoffensiven. In der EU sind mehr als zwei Millionen Stellen unbesetzt, da Arbeitssuchende oft nicht über die geforderten Qualifikationen verfügen. Abhilfe schaffen dabei sowohl die spezifischen EU Förderprogramme als auch eine intensive Zusammenarbeit von Arbeitsverwaltungen, Berufsberatungen und Bildungseinrichtungen. Mit der Europäischen Jugendgarantie haben wir einen Anfang gemacht. Private und öffentliche Arbeitgeber werden veranlasst, ausreichend Ausbildungs und Arbeitsplätze zur Verfügung zu stellen, auch über den eigenen Bedarf hinaus. Durch die Europäische Ko Finanzierung kann vieles verwirklicht werden Wiedereingliederungsmaßnahmen in den Arbeitsmarkt, Fortbildung, Umschulungen.